Nevím, zda to byla otázka tlumočení nebo zda jsem rozuměla správně, že rodina je potrestána tím, že

V mém tlumočení zaznělo slovo trest. Já se domnívám, že zaprvé to nemůže být trestem, zadruhé se každý svobodně rozhodujeme o svém vlastním osudu, a tudíž i rodina, která se rozhodla pro to mít děti, musela přece počítat vždycky s tím, jakým způsobem děti budou živeny, jak bude zabezpečena domácnost a kdo z těch dvou rodičů, ať už je to otec nebo matka, bude vydělávat a bude zabezpečovat domácnost. A ať už je to jedno dítě, dvě děti, pět dětí, ať už je to otec nebo matka, prostě je to dle mého názoru vždycky na svobodném rozhodnutí, a tak by to mělo i být do budoucna. To, co vy míníte, paní místopředsedkyně, pokud jde o návrh za náš výbor, který se týkal před dvěma lety